Il est par conséquent légitime de s'en préoccuper.

Le Parlement européen aurait dû recenser les solutions juridiques déjà mises en œuvre par certains États membres de l'Union et se borner à recommander aux autres États de s'en inspirer. Cela aurait permis de rendre hommage à la France, qui a mis en place depuis tout juste dix ans un système efficace de mandat de protection future. Le rapport Bergeron a préféré sacrifier au culte fédéraliste de l'uniformisation. Au lieu de respecter la liberté de chaque État, il déplore que des différences existent entre les législations nationales, sans vouloir comprendre que cette diversité juridique est une richesse culturelle. Et il propose à la Commission d'élaborer un règlement qui imposera un carcan standardisé, à l'image du formulaire européen de mandat d'inaptitude dont il demande la création. Au nom du principe de subsidiarité et, plus profondément, par respect de la souveraineté nationale, je m'opposerai donc à ce rapport.